Wie geht man eigentlich mit der Krisenreserve der Landwirte um, die nicht vollständig gebraucht wird?

Insofern ist das eine gute Nachricht. Wir haben Wort gehalten.

Die beste Hilfe ist die Selbsthilfe, und wenn man die politisch begleiten kann, wäre das eine feine Sache.